Monsieur le Président, je voudrais complimenter le président Barroso et le président Van Rompuy pour tout ce qu'ils font pour engager la réflexion politique.

Il en est ainsi de la politique de la concurrence. Dans ma circonscription, le Limousin, nous sommes encore sous le choc provoqué par la Commission européenne, qui a refusé la fusion de deux grands champions européens, qui aurait permis de créer un champion du monde dans le secteur de l'électronique. La politique de la concurrence doit être au service de la politique industrielle. Il doit en être ainsi de la politique commerciale.

Il doit en être ainsi de la politique monétaire.